Herr Präsident! Der vorliegende Bericht enthält viele wichtige Empfehlungen und den Aufruf an die EU nach einer kohärenten EU Menschenrechtspolitik. Die EU und ihre Institutionen müssen, wenn es um Angriffe auf Multilateralismus und Menschenrechte geht, klar Position beziehen, um zu zeigen, dass das Recht für jede und jeden und nicht nur für den Stärkeren gilt. Wir müssen zeigen, dass eine konsequente Menschenrechtspolitik nicht nur möglich, sondern notwendig ist. Trotz vieler Errungenschaften im Bereich der Menschenrechte verzeichnen wir heute wieder starke Angriffe auf die Grundrechte, die Menschenwürde und auch den Multilateralismus. Vor einigen Jahren hatte ich den Eindruck, dass wir Demokraten und Menschenrechtsverteidiger uns schwertun, aus der Defensive zu kommen, dass Menschen oft lieber Lügnern und Rechtspopulisten hinterherlaufen, die gegen Flüchtlinge und Minderheiten hetzen. Aber der Eindruck täuschte. Die Forderung nach konsequentem Menschenrechtsschutz ist heute wieder auf den öffentlichen Plätzen angekommen, auch in Europa.